Ich möchte mich beim Kollegen Fernández recht herzlich bedanken, weil natürlich gerade dieser Aktionsplan neue Chancen für Beschäftigung gibt.

Argumenten neue Märkte zu erschließen und auf beiden Seiten für Wohlstand zu sorgen?